A tavaszi elnökválasztás után bíztunk benne, hogy gyors változások következnek, azonban a Központi Választási Bizottság ismét megtagadta, hogy létrehozzon egy magyar többségű választókerületet, és további aggodalomra ad okot, hogy számtalan visszaélés tapasztalható mostanában a választási kampány során. Elsősorban ezek a visszaélések szavazatvásárlásokban nyilvánulnak meg, vagy hasonló nevű, politikai tapasztalattal nem rendelkező klónok indítása a választópolgárok megtévesztése, illetve a szavazat elvonások érdekében, és ami még durvább a titkosszolgálatok is vegzálják azokat, akik részt vesznek egy bizonyos

Sajnos a magyar közösség vezetői, az újságírók, tanárok még mindig vegzálásoknak vannak kitéve, ezért én nagyon kérem Önöket, hogy vegyék figyelembe, hogy mi történik jelenleg Ukrajnában. Fordítsunk figyelmet arra, hogy Ukrajna ne csak hangoztassa az európai integrációs törekvéseit, hanem valóban be is tartsa azokat.